Panie przewodniczący! Sytuacja w Afganistanie jest współcześnie najważniejszym problemem, który stoi przed instytucjami międzynarodowymi, szczególnie także przed Unią Europejską po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.

po drugie, to stabilny Pakistan i cały region w powiązaniu także z Indiami to jest także wyzwanie drugie, które jest kluczowe i po trzecie, to jest kwestia budowy społeczeństwa obywatelskiego.

W związku z tym potrzebna jest ogromna pomoc społeczna celem budowania państwa prawa, dobrych rządów, opieki społecznej.